Aderarea Serbiei la Uniunea Europeană depinde de îndeplinirea de către Serbia a condiției politice de a coopera pe deplin cu Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, concomitent cu respectarea de către Serbia a tuturor celorlalte obligații care sunt o condiție pentru integrarea în Uniune. În această privință, Comisia împărtășește concluziile Consiliului din aprilie 2008, în care se reiterează că deplina cooperare cu Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, inclusiv depunerea tuturor eforturilor posibile pentru arestarea și transferarea persoanelor puse sub acuzare, constituie un element esențial al procesului de stabilizare și de asociere. În această privință, evaluarea întreprinsă de procurorul șef al TPI, Serge Brammertz, este de o importanță deosebită. Am stabilit o legătură strânsă și constantă cu acesta. De asemenea, comisarul Rehn a profitat de fiecare ocazie pentru a face apel la autoritățile Serbiei de a pune pe deplin în aplicare recomandările făcute de procurorul șef în raportul său din decembrie 2008, adresat Consiliului de securitate

Aceasta este calea cea mai sigură prin care Serbia poate realiza cooperarea deplină cu Tribunalul Penal Internațional și poate realiza progrese pentru îndeplinirea aspirațiilor sale de a deveni membră a Uniunii Europene.